Ils s'enferment dans la logique du chacun pour soi. Depuis plus de dix ans, certains posent la question de la solidarité en termes moralisateurs, comme si l'Union européenne était divisée en deux camps le camp des États membres réputés vertueux et, en face, le camp des États membres réputés pécheurs. Bien sûr, la gestion publique des gouvernements grecs, italiens ou espagnols n'a pas toujours été sans reproche. Mais ce sont les gouvernements néerlandais successifs qui se sont employés à mener une véritable guerre fiscale contre le reste de l'Europe. C'est le gouvernement allemand qui a défendu bec et ongles une industrie automobile qui trichait tous azimuts. Ce sont les autorités de supervision bancaire scandinaves qui ont laissé se développer les plus gros réseaux de blanchiment d'argent de cette dernière décennie. En même temps, la Grèce, l'Italie et l'Espagne prenaient beaucoup plus que leur part de l'accueil des réfugiés, sauvant ainsi l'honneur de l'Europe. Incontestablement, au sein de l'Union, tous les États membres ont des choses à se reprocher et tous les États membres apportent quelque chose à notre prospérité commune. Alors laissons derrière nous ces arguments moralisants. Ce qui est en jeu est la raison d'être même de l'Union européenne, un projet lancé voici septante ans avec pour pierre angulaire la solidarité. Cette solidarité est motivée par notre intérêt commun celui d'assurer une prospérité durable à nos concitoyens, celui de retrouver la capacité de faire face ensemble aux défis existentiels de notre temps. Aussi, il est de notre intérêt commun de concevoir, financer et exécuter ensemble notre stratégie de redéploiement économique. Et cela, en suivant un principe très simple de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. C'est par un emprunt commun que nous pourrons financer ce grand chantier et c'est par une justice fiscale européenne commune que nous allons le rembourser. Le Parlement l'a bien compris le redémarrage et la transition écologique de nos économies exigent un véritable sursaut communautaire. Si nous échouons à cette épreuve du feu, c'en sera fait de l'Union monétaire et, à terme, de l'Union européenne. Les citoyennes et citoyens européens ont largement fait leur part. À vous, leaders européens, de